Gospođo predsjednice, odnosi s Rusijom doista su uvijek bili, i tako će i ostati, ključni za sigurnost Europe. Sama činjenica da je Europska unija prvi trgovinski partner Rusije, da je Rusija naš treći trgovinski partner, ukazuje na to, kao što ukazuju i druga područja, na primjer borba protiv terorizma, ili kao što je bio slučaj u jugoistočnoj Europi, gdje su po prvi puta i ruske postrojbe i postrojbe naših oružanih snaga iz Europe u okrilju NATO a zajedno radile. Međutim, ponašanje Moskve u slučaju Ukrajine isto tako je pokazalo da je Rusija spremna svoju poziciju jačati na štetu europskih interesa, ali prvenstveno na štetu suverenosti jedne države kao što je Ukrajina da sama može odlučiti kojim će putem ići.